Der steigende Schokoladebedarf, etwa der asiatischen Länder, führt zu steigender Kakaonachfrage, was bei gleichzeitigen Ernteausfällen bewirken könnte, dass binnen weniger Jahre eine Million Tonnen Kakao fehlt, also die gesamte Jahresproduktion des größten Erzeugerlandes, der Elfenbeinküste. Und gerade den wachsenden Einfluss der Regierung der Elfenbeinküste auf den heimischen Kakaomarkt sollte man in der EU nicht übersehen.

Bei den Millionen Kakaobauern und den weiteren Millionen Arbeitsplätzen, die an der Schokoladeproduktion hängen, herrschen zum Teil unmenschliche Arbeitsbedingungen. Wenn sich die EU hier im Rahmen von Übereinkommen für soziale Verbesserungen einsetzen und Kinderarbeit eindämmen will, muss man befürchten, dass es nur auf dem Papier zu Verbesserungen kommt und sich die EU als weltweit größter Schokoladekonsument nur einen Persilschein ausstellt. Stattdessen sollten wir auf den zertifizierten, nachhaltigen Kakaoanbau setzen.